skilning á því að ég tel eðlilegt að hinkra í nokkrar mínútur þar til þingmenn mæta í þingsal hér eru tveir eða þrír þingmenn og ég tel að við séum að fara að ræða hér mikilvægt mál og að ástæða sé til að hafa fleiri viðstadda